Eigentlich sind wir es seit Langem leid, immer wieder die gleichen Diskussionen führen zu müssen, keine konkreten Antworten zu bekommen, was nun eigentlich passieren wird und wie wir aus diesem Dilemma für das es wirklich verschiedene Ursachen gibt wieder herauskommen. Und wenn wir es dennoch tun, dann tun wir es aus vollem Respekt vor den Menschen, die sich in einem Referendum für den Brexit entschieden haben. Wir tun es in vollem Respekt vor den Menschen, die am Wochenende in London demonstriert haben. Wir tun es in vollem Respekt vor den Menschen, die eine Online Petition unterschrieben haben. Und wir tun es in vollem Respekt vor den Menschen, die in Großbritannien, in Irland, in der EU von den Folgen des Brexits massiv betroffen sein werden.

Und wir wünschen uns natürlich, dass Wähler und Wählerinnen Vertreter hier in das hohe Haus schicken können. Das hat aber auch nur Sinn, wenn sie für eine längere Zeit hier sind Für ein halbes Jahr, für ein Vierteljahr ein Mandat auszusprechen, ist relativ sinnlos. Wir tun es in vollem Respekt vor den Menschen, die darauf warten, dass sie endlich Antworten bekommen.

deren Sicherheit schützen, deren Familienangehörige schützen.